Rozvoj internetového hazardu umožňuje téměř nekontrolovatelně obcházet zákony členských států a praní špinavých peněz. Pro vnitřní trh představuje otazník nad monopolním postavením sázkařských kanceláří a další otazníky nad neprůhledným financováním profesionálního sportu právě kvůli jeho vazbě na hazard.

Ačkoli on line gambling nezná hranice, jeho regulace se v každé členské zemi liší mírou zdanění, dostupnosti, kontroly i mírou právní odpovědnosti provozovatelů. A navíc nestačí jenom monitorovat kvalitu oficiálních sázkařských a loterijních společností, ale přece i pohyby peněz. Efektivní kontrola dnes již není možná bez dohody o společných pravidlech pro celou sedmadvacítku. Proto jsme již loni žádali Komisi, aby navrhla rámec evropské regulace pro on line sázení. Jsem přesvědčena, že se musí týkat i zákazu reklamy na on line hazard orientované na mládež. Ponechat děti vlivu reklamy na virtuální sázení je stejné jako je vystavit neomezené nabídce alkoholu, cigaret, drog a dalších návykových látek.

Očekávám, že tato zpráva dá nový impuls Komisi, aby jednala o nezbytných standardech pro harmonizaci regulace on line gamblingu s ohledem na veřejný zájem zemí Evropské unie.